Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono stato relatore per la commissione ENVI su questo regolamento che stabilisce una serie di orientamenti, quale parte integrante della strategia Europa 2020, relativi agli obiettivi e alle priorità per le reti di banda larga e per le infrastrutture e i servizi digitali nel campo delle telecomunicazioni. La creazione di un accesso transfrontaliero a un'infrastruttura interoperabile di servizi pubblici digitali è un ambito dove l'azione dell'Unione europea può apportare un valore aggiunto, fornendo un servizio indispensabile all'applicazione della direttiva sulla sanità transfrontaliera e sull'assistenza sanitaria online. Diventa possibile l'interazione tra cittadini e operatori della sanità e la trasmissione di dati fra istituzioni, consentendo l'accesso a cartelle sanitarie elettroniche, a servizi elettronici di prescrizione, a teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio. Va prevista l'adozione di uno standard omogeneo di comunicazione e rappresentazione dei dati e condivisione di documenti elettronici da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere condivise tra gli Stati membri.